Madame la Présidente, chers collègues, l'hypothèse d'une sortie du Royaume Uni sans accord n'est plus à écarter. Dès le 1er novembre, les conséquences pour l'agriculture européenne et la pêche seront considérables.

Le Brexit risque d'être une crise sans précédent, et nous avançons dans le brouillard et sans boussole. Les producteurs irlandais de viande bovine sont au bord du gouffre, comme l'a relevé notre collègue Flanagan tout à l'heure. Le commissaire à l'agriculture Phil Hogan en a d'ailleurs parfaitement conscience. Il a déjà pesé de tout son poids pour arracher une aide de 50 millions d'euros sur le budget agricole en 2020 pour amortir ce choc.

La Commission européenne doit donc d'urgence présenter devant ce Parlement un projet global pour soutenir tous les paysans européens touchés par ce Brexit.